Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, j'ai beau chercher à commencer par les mots démocratisation et processus démocratique en parlant de la République démocratique du Congo malheureusement, les mots qui me viennent à l'esprit sont fragilité, volatilité et cela entraîne vigilance et responsabilités. Nous devons, en premier lieu, condamner les massacres dans l'est de la RDC en tant que tels, mais aussi les situer dans un contexte plus général.

Il est urgent que la coopération reprenne entre les forces armées de la RDC et la Monusco et que cette dernière puisse faire plein usage de son mandat élargi. Quant à l'Union, nous ne devons pas perdre de vue la lutte contre l'impunité et veiller à ce que les réformes du secteur de la sécurité mènent enfin à des résultats. Restons fermes aussi sur les résultats nécessaires dans le système de justice. En deuxième lieu, s'agissant du processus électoral, veillons à ce que la détérioration du contexte sécuritaire ne soit pas utilisée pour remettre

Dans la crise de légitimité du pouvoir qui a suivi les élections de 2011, tout événement est essentiel. Dans ce contexte, la tenue d'un véritable dialogue entre opposition et gouvernement ne doit pas non plus omettre le rôle essentiel de la société civile, car le blocage politique du pays a des conséquences directes sur les citoyens. Nous attendons une déclaration claire de la CENI quant aux échéances électorales, aux fichiers qui ne doivent pas exclure les jeunes, et au budget.

L'Union européenne et le reste de la communauté internationale ont déjà exprimé leur soutien en faveur de cette médiation. Nous avons maintenant besoin d'une présence plus active dans l'espace public. Chaque mot pèse. De plus, l'Union africaine doit rappeler toutes les parties prenantes à leurs engagements dans l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, donc, coordination, message clair, respect de l'actuelle Constitution, cela pourra nous permettre de ne pas avoir affaire à une crise humanitaire et sécuritaire à l'échelle du géant congolais.